Je veľmi dobre, že Európsky parlament svojím uznesením navrhol Rade, aby sa európska zahraničná politika začala dôsledne venovať slobode viery a náboženstva vo svete. Ja sama už roky kritizujem pasivitu Komisie a európskej diplomacie v prípadoch prenasledovania kresťanov. Uznesenie Parlamentu síce nie je právne záväzné, ale dáva signál, že stále viac poslancov si začína uvedomovať dôležitosť slobody viery a náboženstva pre rozvoj demokracie a fungujúcej ekonomiky. Zároveň dúfam, že podobne kriticky sa Parlament raz vyjadrí aj k porušovaniu slobody náboženstva priamo na európskej pôde. Ideológia antidiskriminácie totiž viedla k tomu, že priamo v EÚ sú kresťania postihovaní za svoju vieru a jej symboly.